virðulegi forseti ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmönnumfyrir þessa umræðu sem ég tel að hafi verið mjög gagnleg ég vil taka undir það og legg áherslu á það sem fram hefur nú komið hér að pisa rannsóknin mælir ekki alla hluti pisa

sé þannig í sjálfu sér þurfum við því ekkert að tala um það að þetta mæli ekki af því að það liggur bara fyrir en það mælir ákveðna þætti þetta mælir ákveðna færni og það er alveg rétt sem hér var sagt hér áðan í umræðunni hvað það varðar að við lifum á tímum þar sem fram undan eru miklar breytingar á okkar samfélagi tæknibreytingar en ég held þó að það sé þannig að ákveðnir lykilþættir eins og til dæmis það að geta lesið upplýsingar lesið sér til gagns eins og það heitir það að átta sig á svona grundvallaratriðum í stærðfræði ég held að þetta muni áfram skipta verulega miklu máli ég held að það muni áfram skipta verulega miklu máli og ég tek sem sem dæmi þegar kemur að framhaldsnám þegar krakkar ljúka grunnskólanum og eru að fara inn í framhaldsskólann þá þurfa þau að fást við texta þá þurfa þau að lesa sér til gagns skyldi það nú vera eitthvað sem að það sé samhengi á milli þess hvernig þessi þróun hefur verið og til dæmis sú staðreynd að einungis fjörutíu og fjögur prósent af íslenskum nemendum sem fara í framhaldsskólann ljúka prófi frá framhaldsskóla á tilsettum tíma einungis fjörutíu og fjögur prósent og þegar sex ár eru liðin frá því að nám hefst hafa einungis sextíu prósent klárað fjörutíu prósent hafa ekkert próf klárað skyldi það nú vera samhengi þarna á milli virðulegi forseti að er líka alveg hárrétt sem hér hefur komið fram að við sjáum það á mælingum að börnunum líður betur í skólanum og það er alveg gríðarlega mikilvægt og á því getum við og eigum við að byggja en það má ekki nálgast þessa umræðu þannig að það sé eitthvert val á milli þess annars vegar að börnunum líði vel og þau séu skapandi og frjó og hins vegar að þau nái tökum á ákveðinni grunnfærni þannig er það ekki þeim þarf að líða vel við þurfum að berjast gegn einelti þau þurfa að vera skapandi og þau þurfa að hafa tök á grundvallarþáttum eins og læsi enn og aftur setji hver nú sig í spor sextán ára stráks eða stelpu sem ekki hefur tök á þessu það er auðvelt að tala um þetta svona allt að því abstrakt ef svo má segja virðulegi forseti en það er annað að lifa með því og eiga síðan fram undan skólagöngu og hafa ekki tök á þessu það er jú eitt af stóru markmiðunum með grunnskólakerfinu okkar að jafna stöðu tryggja það að allir fái sömu tækifæri í lífinu

hér virðulegi forseti er ég ekki að tala um lesblindu ég er bara að tala um það þegar krakkar sem hafa öll tækifæri og allar forsendur til þess að geta lesið sér til gagns gera það ekki við skulum líka muna það að það er ekki samanburður á milli landa sem

þrjú þegar horft er til stærðfræðinnar og lestursins og það er mjög mikilvægt að horfast í augu við það það er alveg rétt

að það er ekki bara skólinn sem hér er undir það er ekki bara það sem gerist í kennslustofunni ef krakkarnir eru ekki að lesa heima eða æfa sig í lestri

ef maður mundi nú bara æfa sig í tónlistartímanum en aldrei heima

ég vil segja þetta virðulegi forseti og ég tek undir með háttvirtum þingmanni guðbjarti hannessyni sem sagði hér að hér væri um upphaf að ræða og hér sé um tækifæri að ræða ég lít svo á

skólinn það erum við öll öll heimilin foreldrarnir og allir aðstandendur barnanna þetta er okkar sameiginlega verkefni